Mais quand vous avez une viande qui est issue de votre pays par rapport à une viande qui vient des États Unis, vous êtes quand même sensible au CO2, vous êtes quand même sensible à la résolution que nous avons votée pour diminuer le réchauffement climatique.